Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, nonostante la richiesta di oltre 100 Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, il 10 dicembre l'Organo di appello di risoluzione delle controversie smetterà di funzionare e, con esso, verrà assestato un duro colpo alla credibilità di queste istituzioni. Dietro una vicenda apparentemente molto tecnica si nasconde uno scontro tutto politico e ideologico lo scontro tra i sostenitori, anche se critici, del sistema multilaterale e coloro che invece intendono sgretolare la governance internazionale costruita faticosamente in molti anni.

Da tempo l'agenda multilaterale è pressoché ferma, con la conseguente moltiplicazione degli accordi bilaterali. Ma la decisione di bloccare un organo essenziale per il funzionamento dell'OMC da parte dell'amministrazione Trump è parte di una politica che vuole un sistema di relazioni internazionali basate sulla legge del più forte e del protezionismo ideologico. Ma prestiamo attenzione a questa deriva pericolosa, poiché rischia di portare indietro le lancette dell'orologio della storia. La complessità dei processi di globalizzazione necessita di regole efficaci ma condivise, a tutela dei cittadini che invocano processi decisionali più democratici e trasparenti e a tutela delle imprese che chiedono norme e standard globali uniformi per accrescere scambi ed export. O il commercio internazionale contribuirà a rendere le nostre società più giuste e le nostre economie più sostenibili o diventerà solo una leva di strumentalizzazione politica ad uso e consumo del populista di turno.